Ich muss allerdings zugeben, dass der Bericht von Frau Dalli mir ziemlich viel Bauchschmerzen bereitet.

Auch im Landwirtschaftsbereich sind wir Vorreiter für Agrarumweltmaßnahmen.

Somit komme ich auch nicht daran vorbei, ein ambitionierteres Ziel zu fordern als die 30 die von der Kommission vorgegeben waren.

Einige in diesem Plenum fordern ein Reduktionsziel von minus 50 oder noch mehr. Die einzige Möglichkeit, um dieses Ziel zu erreichen, wäre ein Switch auf Elektromobilität. Doch wo kommt dieser Strom her?